Panie Przewodniczący! Na wstępie pragnę serdecznie pogratulować pani Doris Pack bardzo dobrego, wyważonego sprawozdania.

wierzę, że jest to szansa na przyspieszenie reform o których mówili moi przedmówcy jak również na dalsze postępy w integracji z Unią Europejską. Uważam, że w centrum zainteresowania rządu powinny znaleźć się kwestie edukacji i polityki zatrudnienia, kluczowe dla wzrostu i rozwoju społeczno gospodarczego tego kraju. Reformy systemu kształcenia powinny zmierzać do lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy i tym samym zwiększyć szanse zatrudnienia, szczególnie ludzi młodych. Temu celowi powinno służyć także wykorzystanie europejskich programów edukacyjnych wspierających mobilność młodzieży, a także działania zmierzające do wzajemnego uznawania kwalifikacji w regionie. I tymi kwestiami mogłaby się zająć Platforma Bałkanów Zachodnich do spraw Edukacji i Szkolenia.